um breytingu á lögum um efni og efnablöndur og lög um eiturefni og hættuleg efni en frumvarpið tengist aðild íslands að evrópska efnahagssvæðinu evrópusambandið samþykkti í desember tvö þúsund og átta reglugerð númer tólf hundruð sjötíu og tvö tvö þúsund og átta um flokkun merkingu og umbúðir efna og efnablandna sem mun verða hluti af e e s samningnum gerðin er ekki orðin hluti af þeim samningi en til þess að tryggja að íslenskt atvinnulíf standi jafnfætis samkeppnisaðilum á evrópska efnahagssvæðinu er lögð áhersla á að reglurnar taki gildi hér á sama tíma og annars staðar í evrópu til kynningar á efni frumvarpsins hafa verið haldnir opnir kynningarfundir með samtökum í atvinnulífinu með frumvarpinu er verið að taka upp samræmda flokkun og merkingu hættulegra efna á heimsvísu innleiða ný varnaðarmerki auk nýrra hættuflokka og hættu og varnaðarsetninga með e b gerðinni er núgildandi flokkunar og merkingarkerfi evrópusambandsins fyrir efni og efnablöndur aðlagað að hinu svonefnda ghs kerfi sameinuðu þjóðanna sem það heitir upp á enska tungu sem leggja á grunn að hnattrænni samræmingu á flokkun og merkingu efna og efnavara þá styður reglugerðin jafnframt við svonefnda reach reglugerð sem innleidd var með lögum númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og átta um efni og efnablöndur og fjallar um skráningu mat og leyfisveitingu efna frumvarpið felur í sér breytingar á flokkun merkingu og umbúðir efna og efnablandna með það að markmiði að vernda heilsu fólks og umhverfi ábyrgð á flokkun efna og efnablandna er að mestu leyti færð yfir á framleiðendur ný varnaðarmerki munu einnig taka við f þeim varnaðarmerkjum sem hafa verið í notkun þá felur flokkunin í sér sú hin nýja nýja hættuflokka sem verða töluvert frábrugðnir því sem nú þekkist í samræmi við ákvæði frumvarpsins þarf að endurmerkja alla merkingarskylda efnavöru á íslenskum markaði fyrir fyrsta júní tvö þúsund og fimmtán kjarni frumvarpsins kemur fram í fyrsta og annarrar greinar þess í fyrstu grein frumvarpsins er kveðið á um ýmsar skyldur framleiðenda innflytjenda og eftirnotenda efna meðal þeirra veigamestu er skylda til þess að flokka efni og efnablöndur með tilliti til hættu sem stafar af þeim áður en efni og efnablöndur eru sett á markað þá er jafnframt kveðið á um að framleiðandi eða innflytjandi skuli tilkynna hættuflokkun efnis eða innihald efnablöndu til efnastofnunar evrópu innan þrjátíu daga frá markaðssetningu þess svo birta megi flokkun efnisins sérstakri flokkunarmerkiskrá í annarri grein frumvarpsins er svo kveðið á um merkingar og umbúðir efna og efnablandna en samkvæmt greininni skulu birgjar tryggja að efni og efnablöndur séu merktar í samræmi við hættuflokkun þeirra

þau ákvæði í lögum um efni og efnablöndur verði frumvarp þetta að lögum virðulegur forseti ég hef rakið hér meginefni frumvarpsins